C'est une objection que le Parlement a voulu formuler par rapport au renouvellement souhaité par la Commission européenne de cette substance dangereuse qu'est le glyphosate et ce, pour quinze ans.